un mécanisme politique susceptible de le faire respecter? Ne pas prévoir ce mécanisme revient à perpétuer l'arlésienne, qui consiste à annoncer toujours le même événement, tout en sachant qu'il ne se produira jamais. Dans le même ordre d'idées, la cohérence des politiques restera lettre morte tant qu'on ne se dotera pas d'un mécanisme d'arbitrage permettant de trancher dès lors que deux ou plusieurs départements divergent dans un domaine important. Enfin et j'aurais dû commencer par là avons nous tous la même conception de ce que veut dire la politique de développement de l'Union européenne? De mon point de vue et c'est la raison pour laquelle j'avais introduit un amendement c'est le respect de la dignité de l'homme par l'éradication de la pauvreté.